On en a parlé il y a peu de temps, on en parle encore ce soir, on en reparlera quand, Monsieur le Commissaire, vous nous présenterez votre communication sur ce sujet.

J'entends beaucoup parler de risques pour la santé. Je rappellerai simplement qu'aujourd'hui nous nous basons sur les positions de l'Autorité européenne de sécurité alimentaire, qui précise que rien n'indique à l'heure actuelle que les produits issus d'animaux clonés ou de leur progéniture susciteraient des risques sanitaires ou environnementaux nouveaux ou supplémentaires en comparaison avec les animaux procréés de manière conventionnelle.

Ne prenons pas des positions systématiques d'un côté ou de l'autre avant de disposer véritablement de tous les éléments scientifiques. Nous devons nous garder d'avoir une position qui serait une position de repli ou, pire, une position définitive sur une question qui est tellement complexe on le voit bien, dans nos discussions et qui mérite d'être examinée à fond, notamment en ce qui concerne les règles du commerce international. Car en réalité, Monsieur le Commissaire, vous avez eu raison de nous dire qu'en Europe, le risque est limité. Nous avons une production agricole, d'élevage, conventionnelle qui est certainement suffisante.

Nous avons besoin, là aussi, de toutes les garanties pour être en conformité avec l'Organisation mondiale du commerce et éviter de créer des conditions de concurrence déloyale. En réalité, nos agriculteurs attendent ces réponses là et ce sont eux, finalement, qui, aujourd'hui, sont en difficulté. Je suis d'accord avec mes collègues quand ils nous disent que les consommateurs n'ont certainement pas envie de consommer de la viande issue de ces animaux. Mais je n'ai aucun doute quant à la volonté du commissaire Dalli de faire la lumière sur cette question et d'apporter des réponses aux nombreuses interrogations qui restent en suspens aujourd'hui.

Le consommateur européen doit savoir ce qu'il mange et la traçabilité est un impératif. Mais pour cela, nous avons besoin d'une analyse scientifique rigoureuse qui permette d'agir en toute connaissance de cause, afin d'apporter une réponse adaptée à la question de l'importation d'aliments issus d'animaux clonés et de leur progéniture dans la chaîne alimentaire. C'est pour cela qu'avant de me prononcer, j'attends la communication du commissaire Dalli, prévue pour le mois de novembre prochain.